virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer níutíu tvö þúsund og þrjú um tekjuskatt með síðari breytingum þetta frumvarp fjallar um það sem löngum hefur verið kallað sjómannaafslátt eða afslátt af tekjum sjómanna vegna vinnu fjarri heimilis það er nú svo að það er með ólíkindum að hæstvirt ríkisstjórn íslands skuli hafa ákveðið að fella niður

ekki síst með tilliti til þess að það voru slíkar upphæðir að til skammar var til skammar var fyrir þátttöku ríkissjóðs í þeim efnum allar stéttir á íslandi

frádráttar frá skatti tekjuskatti njóta frádráttar vegna vinnu fjarri heimilis þetta er með ólíkindum að upp skuli komin sú staða að eina stétt landsins sem ekki á að njóta sjómannaafsláttar er sú stétt sem vinnur svo sannarlega fjarri heimili sínu langdvölum við einhverjar erfiðustu aðstæður sem um getur í atvinnu á íslandi sjómennsku þetta er til háborinnar skammar og þessi aðför hæstvirtrar ríkisstjórnar að sjómönnum landsins að sjávarplássum að eðlilegri virðingu fyrir samsetningu samfélagsins er þess eðlis að við verður ekki unað það er um það bil níu þúsund færslur á íslandi hjá atvinnurekendum og öðrum vegna afsláttar frá skatti dagpeningar og hvað það nú heitir sjómannaafsláttur og aðrir þættir sem fjalla um þetta af þessum níu þúsund aðilum sem eru að véla um þetta þar sem geta verið mismargir aðilar sem njóta þessa réttar eru aðeins eitt þúsund af níu þúsund sem eru tengdir sjómannastéttinni

starfsmenn fyrirtækja stórra og smárra um allt land og ekki síst á höfuðborgarsvæðinu eiga að njóta þessa réttar en sjómenn eiga að fara út í kuldann

sem tryggja það og valda því að íslenska þjóðin er á floti í dag sextíu prósent af þjóðartekjunum kemur frá þessum atvinnuvegi

og menn hafa getað hagað seglum eftir vindi hefur þetta gengið þess eðlis að það hefur bjargað íslenskri þjóð þrátt fyrir það að öllum þessum útvegi er haldið í heljargreipum deilt er um það hvort eigi að slátra íslenskum sjávarútvegi í einu vetfangi slátra mjólkurkúnni eða að njóta mjólkurinnar lengur svo vitlaus er þessi umræða það er með ólíkindum að fjölmargir þingmenn fjölmargir háttvirtir þingmenn á alþingi íslendinga í dag vita ekkert um sjávarútveg og vilja ekkert vita um hann þá kannski rennir í grun að það sé slorlykt af honum þá er það ekki nógu fínt þetta er óskemmtilegt að þurfa að segja þetta en þetta er staðreynd og þetta er mergurinn málsins virðulegi forseti það segir í því frumvarpi sem við leggjum hér fram auk mín háttvirtir þingmenn ásbjörn óttarsson kristján þór júlíusson ragnheiður elín árnadóttir gunnar bragi sveinsson unnur brá konráðsdóttir og sigmundur ernir rúnarsson það segir að rétt til sjómannaafsláttar eigi að hafa þeir einstaklingar sem stunda sjómennsku og eru lögskráðir í skiprúm að því tilskyldu að laun þeirra fyrir sjómennsku nemi þrjátíu prósent af tekjuskattsstofni þeirra hið minnsta þetta þýðir að það er tekið á þessu með föstum tökum og viðmiðunin hver er hún virðulegi forseti allar fiskveiðiþjóðir í evrópu hafa sjómannaafslátt íslendingar eru eina fiskveiðiþjóðin í evrópu samt eru til háttvirtir þingmenn á alþingi íslendinga sem drulla yfir sjómenn drulla yfir þá og eru fastir í einhverju landkerfi einhverju eiginhagsmunapoti einhverjum geðþóttaákvörðunum og tryllingslegri hugsun þeir eru til í öllum flokkum þeir eru til í öllum flokkum því miður en mismunandi mikið eftir flokkum ef íslenskir þingmenn geta ekki sýnt sjómönnum virðingu eru þeir ekki þingmenn íslands að mínu mati þá eru þeir þingmenn einhverra kerfa einhverra hagfræðikenninga einhverrar samsuðu og þjóðfélaga sem við eigum ekkert erindi með hér á íslandi þeir skulu koma og reyna að bera sig vel

sem eru notuð á norðurlöndum og í evrópu og varða þennan rétt sjómanna sem vinna fjarri heimilum eru mjög mismunandi það eru til dæmis mjög háar tölur sem lúta undir það sem er tekjufrádráttur hjá sjómönnum í flestum löndum evrópu hann er mestur þar sem farmenn eru flestir og til dæmis sá þáttur í noregi sem lýtur að farmönnum eru mjög háar tölur tugir þúsunda tugir þúsunda á mánuði þar er líka sú sérstaða að þar eru farmenn sjómenn sem búa nánast árið um kring hingað og þangað um hnöttinn minnst á heimaslóðum sínum í noregi það frádráttarkerfi sem er miðað í þessu frumvarpi miðast í rauninni við það sem gildir fyrir fiskimenn bæði í færeyjum og noregi það er í lægri kantinum yfir þessa línu alla en þó er það boðlegt að minnsta kosti til að byrja með og koma þessu á koppinn þessu margumdeilda máli og koma því í heila höfn og sýna þannig íslenskri sjómannastétt virðingu stéttinni sem skilar okkur áfram fyrst og fremst hún keppir ekki á stórmótum einhverjar vikur annað og þriðja hvert ár hún keppir á hverjum einasta degi á hafinu í kringum ísland erfiðasta hafsvæði til veiða á

menntakerfi heilbrigðiskerfi félagskerfi þjónustu velferðarkerfis sem við viljum að fólkið á íslandi njóti sá frádráttur sem miðað er við í þessum lögum miðað við fjórtán prósent af ákveðnu tekjuhlutfalli hann getu að hámarki orðið yfir árið um fjórtán hundruð fimmtíu þúsund það þarf ótrúlega há laun til þess að ná því ef þau nást nokkurn tímann er það fyrst og fremst vegna þess að eða á þeim grunni að örfáir einstaklingar gætu notið þess að öllu jöfnu yrði þetta einhverjir tugir þúsunda á mánuði það er sagt í dag að sjómenn hafi góð laun þurfi engan afslátt ætli það geti nú verið viðmiðunin ætli íslensku ráðherrarnir íslensku embættismennirnir í kerfinu hafi ekki ágætis laun af hverju þurfa þeir dagpeninga og frádrátt frá skatti af þeim sökum hvaða bull er þetta þetta er það sem við búum við og þetta er það sem við verðum að horfast í augu við virðulegi forseti það skiptir miklu máli að jafnræði sé í þessum efnum sjómannaafsláttur tekjufrádrátturinn sem hér er rætt um er ígildi þess sem gengur og gerist í samfélaginu en í lægri kantinum síðastliðin tvö ár hafa verið ágætis tekjur hjá sjómönnum almennt þótt þær séu mjög misjafnar eftir svæðum eftir bátagerðum og öðru en sjómennskan er happdrætti þannig er veiðimannasamfélagið þó það sé lögð áhersla á það í íslenska kerfinu að gleyma því að við erum veiðimannasamfélag og tökum peningana þaðan sem þarf til að mynda til þess að reka örugga heilbrigðisþjónustu í landinu það kemur ekkert beint að himnum ofan það kemur úr sjónum það þarf hörkumannskap til að vinna það og sækja það og skila því löngum höfum við íslendingar talað um það að fiskveiðar væru bara veiðar

er þriðji þátturinn farinn að skipta hvað mestu máli það er markaðssetningin það er markaðsvinnan um allan heim sem byggir á því að við getum á réttum tíma hverju sinni skilað afurðum inn á markaðina þannig að við fáum hæsta verð aðeins í skjóli þessa öryggis getum við tryggt hæsta verð fyrir hvert einasta gramm hvert kíló af fiski sem við vinnum ef þetta á að vera í einhverjum lausagangi eins og til að mynda stjórn landsins er í dag skilar það engu þá fer það bara út í tóma vitleysu tóma vitleysu þess vegna skiptir miklu máli að við tryggjum þetta hinn svokallaði sjómannaafsláttur kom inn í samfélagið á sjöunda áratugnum sjötta nei á sjöunda áratugnum nítján hundruð sextíu líklega nítján hundruð sextíu og þrjú nítján hundruð sextíu og fjögur og það er þá sem þetta kemur inn sem lausn stjórnvalda í ákveðnum kjarasamningum og kerfisbreytingum og hefur verið við lýði síðan þó með sílækkandi hlutfalli og ómyndarskap en nú tekur hæstvirt ríkisstjórn af skarið og strikar sjómenn út af kortinu og segir þeim að hypja sig frá borði

við aðra þegna þjóðfélagsins þetta er það sem málið snýst um virðulegi forseti að við tryggjum til að mynda í samræmi við það fyrirkomulag sem er hjá þeim fiskveiðiþjóðum í evrópu sem við stöndum næst í ferli og samsetningu og sínum samstöðu í þeim efnum verjum þennan rétt sjómanna og tryggjum að þeir séu ekki skildir eftir einir á báti áralausir úti í ballarhafi varðandi rétt sem landkrabbarnir hafa tryggt sér fyrir margt löngu og hafa notið ómælt án þess að nokkur hikstaði án þess að nokkrum dytti í hug að fara að taka það af þeim þannig sitja sjómenn ekki við sama borð og það er okkar sem erum talsmenn sjómanna og viljum verja rétt þeirra og stöðu það er okkar að fylgja eftir því að þeir séu ekki skildir eftir í þessum efnum það er þannig virðulegi forseti

ýmsar tölur í þessum efnum þar er til að mynda í svíþjóð þar er afslátturinn tvískiptur þrjátíu og fimm þúsund sænskar krónur í närfart það er á strandveiðum og þrjátíu og sex þúsund krónur sænskar í fjärfart það er á slóðum flutningaskipa á alþjóðlegum siglingaleiðum þetta er svolítið flókið dæmi miðað við lönd en þeim mun mikilvægara er að þetta sé í góðu lagi hjá þeim löndum þar sem sjómenn skipta verulegu máli það er ein af sérstökum íslands að hvergi nokkurs staðar að minnsta kosti í evrópu skipta sjómenn eins miklu máli og hér á íslandi því það eru sjómenn

þreki og þoli með vinnu sem er utan við hversdagsleika landkrabbans utan við eðlilegt daglegt aðgengi að menntakerfi heilbrigðiskerfi félagskerfi almennri menningu og svo framvegis það hefur stundum verið sagt að sjómannaafslátturinn hafi í rauninni verið greiðsla fyrir það að standa ölduna það er ágætis myndlíking því þeir sem þurfa að standa ölduna og vinna jafn harðan þeir hafa ekki möguleika á að sinna neinu öðru á meðan hvað þá hugsa um eitthvað annað þess vegna skiptir miklu máli að við afgreiðum þetta með sóma það voru á árinu tvö þúsund og átta sex þúsund sjómenn sem fengu sjómannaafslátt sjómannaafslátturinn nam um einum milljarði vegna ársins tvö þúsund og átta til samanburðar voru þrjú þúsund átta hundruð sjötíu og fimm aðilar sem fengu greidda dagpeninga að fjárhæð átta komma sjö milljarða þetta sýnir í hnotskurn að sjómenn eru ekki til vandræða í þessu kerfi tölulega fyrir aðeins þau brot af því sem landkrabbarnir hafa í sinn hlut af þessum aðilum sem greiddu dagpeningana á árinu tvö þúsund og átta voru hundrað þrjátíu og átta opinberir aðilar sem greiddu samtals einn og hálfan milljarð einn og hálfan milljarð það er sjálft ríkiskerfið það er sjálf jatan ég ætla ekkert að fjalla um það hvort í mörgum tilvikum mætti þar breyta kerfi taka upp nútímatækni til að sinna samskiptum og fjarskiptum með símafundum sjónvarpsfundum og öðru það er annað mál en þetta eru tölurnar þetta eru tölurnar samkvæmt þessu njóta starfsmenn opinberir starfsmenn mikilla fríðinda umfram aðrar starfsstéttir en að minnsta kosti átján prósent allra greiddra dagpeninga fer til opinberrar stjórnsýslu nær tuttugu prósent til opinberrar stjórnsýslu svo á að henda sjómönnum fyrir borð henda sjómönnum fyrir borð hvað er að þessu liði það er eitthvað mikið að það ætti kannski að fara í áfallahjálp og svo einhverja fræðslu um það um hvað málið snýst hvað er sjómennska við hvaða aðstæður er hún stunduð hvað gefur hún hvað skiptir hún miklu máli þeir virðist ekki hafa áhyggjur af því sem koma heim í kvöldmat á réttum tíma hvern dag sitja yfir sjónvarpinu hvert

býr í einangruðu umhverfi út á sjó þar sem betur fer er oft góður andi og góð stemmning af því sjómenn gera gott úr hlutunum en þeir búa við þröngan kost á hinu almenna áhugamálasviði sem er síflæði í á íslandi sem öðrum evrópulöndum þessi áin það er því einfaldlega sanngjörn krafa að sjómenn njóti áfram þessara kjara

ójafnræði við aðrar starfsstéttir sem geta nýtt sér dagpeningagreiðslur í formi skattafsláttar sjómenn á norðurlöndum njóta sjómannaafsláttar hið sama á við í öðrum fiskveiðiríkjum eins og kanada og nýja sjálandi þar sem sjómenn eiga rétt á sérstökum skattafslætti fiskveiðiþjóð eins og íslendingar á að tryggja sjómönnum sínum sambærileg kjör við þau sem tíðkast hjá þeim fiskveiðiþjóðum sem við berum okkur við þannig að við skulum taka saman höndum um það og koma þessu í gott lag fiskibátur skilar ekki árangri nema hann sé vel búinn tækjum öryggi og öllum þáttum sem þarf að horfa til starfsstétt sem er lítillækkuð miðað við aðrar stéttir landsins býr hvorki við öryggi

er því mikilvægt virðulegi forseti að þetta komist í farveg þar sem við klárum þetta og komum þessu í boðlegt ástand þannig að sjómenn megi vel við una það er nú þannig að mínu mati að íslenskir landkrabbar hvar í stétt sem þeir standa eiga að vera sérstakir baráttumenn og talsmenn íslenskra sjómanna hvar í stétt sem þeir standa vegna þess að það er þannig þar sem sjómenn eru svo fjarri hvunndagsþáttum á íslandi

berjast fyrir sig eða svara fyrir sig þá eigum við sem erum í landi að hafa manndóm til þess að taka upp þeirra málstað taka upp þeirra málstað og fylgja honum eftir þannig að þeir sitji við sama borð og aðrar stéttir í landinu og aðrar stéttir sambærilegar stéttir í nálægum löndum og þeim löndum sem sérstaklega leggja rækt við fiskveiðar að lokinni umræðu virðulegi forseti óska ég eftir því að þetta frumvarp fari til háttvirtrar sjávarútvegs og landbúnaðarnefndar og fái þar snaggaralega og góða umfjöllun